frú forseti það þarf ekki að fjölyrða um hvað það er mikilvægt að almennt sé borið traust til ákvarðanatöku í stjórnsýslunni hvers eðlis sem hún er að virðing sé borin fyrir vinnubrögðum ráðamanna og vissa um vönduð og fagleg vinnubrögð líka í ráðningarmálum ríkisins því miður er það samt ekki alltaf raunin og þess eru allmörg dæmi að þannig hafi verið staðið að verki í ráðningarmálum þegar um er að ræða að skipa í stöður æðstu embættismanna

að slíkt hafi ekki alltaf verið bara með besta móti þá er ég ekki að kasta rýrð á einstaklinga sem kunna að hafa verið ráðnir til starfa heldur er ég að benda á hversu mikilvægt það sé að ekki leiki nokkur vafi á faglegum vinnubrögðum og réttmæti ákvarðana sem teknar eru það eru nýleg dæmi um að gengið hafi verið fram hjá umsækjendum með yfirburða bakgrunn hvað varðar reynslu og þekkingu í málaflokknum

án þess að fengist hafi viðhlítandi skýringar á því önnur dæmi eru um það sem virðist út í frá fljótræðisleg skipanir þar sem tilkynnt er um ráðningu eða skipan í háttsettar stöður embættismanna stuttu eftir að síðustu umsóknum hefur verið skilað inn um embættin og jafnvel svo að hægt sé að mæla í klukkustundum fremur en dögum og það er auðvitað alveg ljóst við slíkar aðstæður að varla hefur verið um mjög faglegar skoðanir umsókna að ræða hvað þá heldur að kalla til umsækjendur og kanna möguleika þeirra til starfsins og það er því miður algengara en ekki upp á síðkastið að ráðið sé í háttsettar stöður jafnvel án þess að kalla fólk í viðtal fólk með mikla menntun mikla reynslu og þekkingu hægt væri að nefna dæmi þar um í yfirmannsstöður í ráðuneytum að ræða nú hefur það líka gerst að þeim aðstoðarmönnum fjölgar sem ráðherrar hafa verið að velja sér þeir eru jafnvel nokkrir hjá hverjum ráðherra og réttarstaða þeirra er óljós og óljós lagaheimild til þess hversu marga pólitíska aðstoðarmenn heimilt er að ráða það er því löngu tímabært að skoða skipan þessara mála og við nokkrir þingmenn samfylkingarinnar en ásamt mér er ingibjörg sólrún gísladóttir margrét frímannsdóttir lúðvík bergvinsson jóhann ársælsson þórunn sveinbjarnardóttir jón gunnarsson og össur skarphéðinsson flutningsmenn að tillögu til þingsályktunar um skipun ráðuneytisstjóra og annarra embættismanna stjórnarráðsins þar sem segir að alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að endurskoða fyrirkomulag af skipun ráðuneytisstjóra og annarra í því skyni að skilja pólitísk störf frá faglega skipuðum embættum stjórnarráðsins frú forseti í fyrsta bindi sögu stjórnarráðs íslands nítján hundruð sextíu og fjögur til tvö þúsund og fjögur kemur fram að í stjórnskipulagi vesturlanda sé að jafnaði gerður skýr greinarmunur á pólitískri yfirstjórn annars vegar og æðstu stjórn embættismannakerfis hins vegar með sama hætti er skipunar eða ráðningafyrirkomulag tvenns konar þeir sem tilheyra hinni pólitísk forustu eru valdir af ráðherra án auglýsingar eða sérstakra hæfnisskilyrða hér getur verið um að ræða aðstoðarmenn aðstoðarráðherra ráðgjafa ráðherra aðrir starfsmenn ráðuneyta og annarra stjórnarskrifstofa sem tilheyra svokölluðu embættismannakerfi skulu eingöngu skipaðir eða ráðnir á grundvelli verðleika svo sem starfsreynslu menntunar eða annarrar skilgreindrar hæfni þessi greinarmunur er talinn vera forsenda fyrir vönduðum vinnubrögðum stjórnsýslunnar sem skulu meðal annars endurspeglast í kunnáttu jafnræði hlutleysi ráðvendni og ábyrgð í áðurnefndri bók kemur fram að á íslandi hafi skilin milli embættismanna og stjórnmálamanna verið óljós allt frá stofnun stjórnarráðsins bent er á að staða embættismannavaldsins hafi veikst þegar íslendingar fengu heimastjórn takmarkaður áhugi hafi verið fyrir því hjá alþingi og ráðherra að efla veg innlendrar embættismannastéttar ekki hafi reynst áhugi fyrir því að innleiða danskar hefðir við ráðningar og framgang embættismanna en í stað þess hafi ráðningar pólitískra samherja orðið áberandi ýmsar heimildir styðja þá fullyrðingu að á þeim hundrað árum sem stjórnarráðið hefur starfað hafi ekki tekist að skilja pólitískar skipanir frá faglegum ísland virðist hafa nokkra sérstöðu í alþjóðlegum samanburði hvað varðar mikil ítök ráðherra við skipanir embættismanna við setningu núgildandi laga um stjórnarráð íslands var heimilað að ráðherra gæti kvatt mann utan ráðuneytis sér til aðstoðar enda hverfi hann úr starfi um leið og ráðherra með þessari heimild skapaðist forsenda til að styrkja pólitísk forustu ráðuneytanna ekki eru þó vísbendingar um að þetta fyrirkomulag hafi dregið úr afskiptum ráðherra af skipunum ráðuneytisstjóra og annarra embættismanna stjórnarráðsins líkur eru á að umtalsverðar framfarir hafi orðið í vinnubrögðum stjórnsýslunnar á undanförnum tveimur áratugum hér skiptir mestu setning stjórnsýslu og upplýsingalaga aukin hagnýting upplýsingakerfa innan stjórnarráðsins og vaxandi aðhald umboðsmanns alþingis og ríkisendurskoðunar

gera verður þá kröfu til kjörinna fulltrúa þjóðarinnar að þeir tryggi að ávallt sé skipaður hæfasti umsækjandinn í störf æðstu embættismanna þjóðarinnar óvenjufáar umsóknir um stöður ráðuneytisstjóra og önnur sambærileg embætti benda til þess að það almenna viðhorf ríki að embætti séu eingöngu auglýst til málamynda og almennt ráði ekki fagleg sjónarmið við stöðuveitingar sem þessar nauðsynlegt er að skoða leiðir til að skýra skilin milli pólitískrar forustu og faglegrar í grein sem birtist í morgunblaðinu ellefta september tvö þúsund og fjögur er einmitt bent á þrjár leiðir sem komi til álita fyrstu óbreytt fyrirkomulag en ráðuneytisstjóri hætti störfum um leið og ráðherra þessari leið svipar til fyrirkomulags á flestum stjórnsýslustigum í bandaríkjunum þar sem æðstu stjórnendur eru pólitískt ráðnir en fara úr embætti um leið og ráðherra gallinn við þetta fyrirkomulag felst í að mikilvæg þekking og reynsla geta farið forgörðum við ráðherraskipti en meginkostur hennar er að pólitísk skilvirkni er betur tryggð en í öðrum kerfum önnur pólitísk forusta verði styrkt með því að bæta við pólitískt skipuðum yfirmanni ráðuneytis sem hafi fullt boðvald yfir embættismönnum þess en jafnframt sé starfandi faglegur yfirmaður sem sé æðsti maður stjórnsýslunnar þetta fyrirkomulag tíðkast í noregi og svíþjóð þannig var árið nítján hundruð fjörutíu og sjö sett á laggirnar í noregi sérstakt embætti statssekretær til að styrkja pólitíska forustu ráðuneytanna sem þá var talið nauðsynlegt til að vega upp á slíkur aðili skipaður með faglegum hætti kostur þessarar leiðar er að með því er pólitísk forusta efld án þess að það komi niður á styrk embættismannakerfisins

verði eingöngu skipaðir á grundvelli hæfni þar sem tekið yrði tillit til faglegrar þekkingar stjórnunarreynslu og annarra þátta sem skilgreindir væru til hlítar og væru opinberir það virðist vera almenn skoðun fræðimanna að í danmörku sé slíkt fyrirkomulag í gildi það ráðherra skipi

er meðal annars sú samstöðuáhersla sem einkennir dönsk stjórnmál ef íslenskir ráðamenn færu þessa leið gæti verið skynsamlegt að sérstök ráðninganefnd sérfræðinga svo sem þekkist í bretlandi hefði með mat á umsóknum að gera og gæfi ráðherra álit með þessari leið verður pólitísk forusta ráðuneyta hins vegar ekki jafn öflug og með leiðum eins og önnur flutningsmenn leggja til að ríkisstjórnin kanni hvernig reynslan er af þeim leiðum sem lýst er hér að framan og láti meta hvaða leið henti best stjórnarráði íslands sömuleiðis verði skoðað hvort ástæða sé til að styrkja pólitíska forustu ráðuneytanna og þá með hvaða hætti að lokum verði metið með hliðsjón af fyrirkomulagi í nágrannaríkjunum hvernig best sé að standa að faglegum skipunum embættismanna ráðuneytanna virðulega frú forseti ég treysti því að þetta góða þingmál fái brautargengi á háttvirtu alþingi vegna þess að allir sem hafa fylgst með málum á liðnum missirum vita að það þarf að koma málum í betra horf hérlendis en verið